Certains se posent la question est ce que ce socle est autre chose qu'une opération de communication? Eh bien, je pense que cette question ne doit pas se poser, parce que nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas le droit.

Il est nécessaire qu'ils prennent leurs responsabilités. La construction européenne ne peut se poursuivre sans une véritable empreinte sociale. C'est pour cela qu'il faut mettre sur le même pied les enjeux économiques et les enjeux sociaux.

Eh bien, allons y, il est plus que temps! Il faut une feuille de route claire et précise, avec des propositions législatives, avec des moyens qui y soient dédiés.

Il faut aussi continuer à organiser la mobilité des travailleurs salariés, de la façon la plus équilibrée possible, et notamment travailler à la coordination des systèmes de sécurité sociale. Mais aujourd'hui, trop de femmes, trop de jeunes, trop de travailleurs handicapés, trop de migrants, trop de personnes souffrent de la précarité. Il est indispensable d'avoir la collaboration des États pour que l'Union remette en place les mécanismes de coordination des politiques et des instruments financiers appropriés.